Rozdíl v pohlaví není žádný, pokud se týká jejich statečnosti, úsilí nebo utrpení, kterým jsou často vystaveni. O ženách hájících lidská práva chci hovořit proto, že jsou přirozeně fyzicky i psychicky zranitelnější.

Ne náhodou známe první pákistánskou nositelku Nobelovy ceny, kterou byla v roce 2014 mladá Malála, která málem přišla o život, když hájila ve svých patnácti letech právo dívek na vzdělávání. Ve vzdělávání viděla možnost obrany proti radikálním myšlenkám.

I když ženy aktivistky a bojovnice za lidská práva nemusíme hledat jen ve třetích zemích, přece jen jde o mnohem vážnější problémy, které ženy mimo EU řeší.

Díky snahám žen zde dochází ke zmírnění zákonů, například v opatrovnictví. Ženy, když jdou na návštěvu k lékaři, už nemusí žádat o doprovod svého manžela a mužský souhlas.

Za nezbytnou vnímám výzvu směrem k občanské společnosti. Ta může být v této problematice nápomocna také při sledování a při podpoře konkrétních příkladů obhájců lidských práv.